annars vegar og vátryggingafélaga hins vegar okkur er öllum ljóst að eftir hrun bankakerfisins hafa vaknað margar spurningar um það fyrirkomulag sem við höfum valið á starfsemi banka hér á landi viðskiptabanka fjárfestingarbanka og það er rétt í þessu sambandi að rifja það upp og minna á að hér á háttvirtu alþingi hafa á undanförnum árum verið lögð fram frumvörp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og meðal annars á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi frumvarp til laga sem eru flutningsmenn að hæstvirtur núverandi ráðherrar og háttvirtur þáverandi þingmenn ögmundur jónasson og jón bjarnason sem sitja í ríkisstjórn með hæstvirtur viðskiptaráðherra eins og kunnugt er lögðu þar fram frumvarp sem þeir hafa svo sem flutt áður um það að skipta upp starfsemi banka í viðskiptabanka annars vegar og fjárfestingarbanka hins vegar meginrökin fyrir því eru að reyna að lágmarka það tjón sem almennir viðskiptavinir bankanna geta orðið fyrir þegar í slíkt óefni er komið eins og við höfum lent í í kjölfar bankahrunsins þetta er fyrirkomulag sem er þekkt víða í kringum okkur að takmarka starfsemi almennra viðskiptabanka annars vegar og fjárfestingarbanka hins vegar en ekki að súrra því öllu saman eins og við höfum valið að gera með gríðarlega miklum og slæmum afleiðingum eins og dæmi sanna hið sama má í raun og veru

og það er auðvitað mikilvægt að þeir sem nýta sér þessa þjónustu kaupa tryggingar geti treyst því að verða ekki fyrir tjóni vegna annarrar starfsemi sem vátryggingafélögin stunda allt er þetta afleiðing af græðgisvæðingunni sem reið húsum í okkar samfélagi og víðar á undanförnum árum að menn voru fyrst og fremst að hugsa um það að græða sem allra allra mest en ekki endilega um það hvað væri best fyrir hina almennu viðskiptavini ég tek eftir því að í morgunblaðinu sautjánda maí síðastliðinn tjáir hæstvirtur viðskiptaráðherra sig um þetta mál að því er varðar tryggingafélögin og segir þar að það verði farið yfir þessi mál og reyndar margt fleira

verði aðskilin í lögum annars hyggst ráðherra beita sér fyrir því að starfsemi vátryggingafélaga og fjárfestingarfélaga verði aðskilin í lögum